Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Caputo, Le vorrei chiedere come concilia le sue affermazioni, con le quali io convengo, con quelli che poi invece sono i fatti, con quello che state combinando in Italia con il rilascio di nuove concessioni petrolifere in mare, nonostante le affermazioni che Lei ha appena fatto